Mais l'Union européenne pond, encore une fois, un texte complexe. Je souhaite bonne chance aux gérants d'actifs pour mettre en œuvre cette réforme et respecter la panoplie des nouvelles règles. Quant aux investisseurs, la clarification tant attendue n'a pas eu lieu. Les intérêts de l'industrie financière irlandaise sont protégés, mais il aurait sans doute fallu des décisions plus ambitieuses pour sécuriser le système financier tout entier.

Or, c'est précisément ce que l'Union européenne ne veut pas faire.

C'est pour cette raison que nous voterons contre cette réforme.